Izvolite, gospa poslanka. Hvala lepa, predsednik za besedo, kolegice in kolegi. Ob današnji razpravi, sicer ne zadnjega kolega, moram reči, da sem imela nekajkrat občutek, da poslušam, predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem invalidskem zavarovanju, ne pa zakon o demografskem skladu. Zakaj to navajam? Kajti ničkolikokrat je bilo omenjeno, kako nizke pokojnine imamo, kakšen je odmerni odstotek, da imamo revne upokojence, vse to enostavno drži, vendar smo na temi, zakon o demografskem skladu. treba je izpostaviti to, da je Slovenija po drugem členu ustave, socialna država, kar pomeni, da mora, zagotavljati izvrševanje socialnih pravic, da skrbimo za starejše in šibkejše med nami, na tem mestu so šibkejši med nami seveda upokojenci, prav tako posledično to pomeni, da velja ta medgeneracijski sistem solidarnosti. Demografske projekcije in z njimi povezani izzivi predstavljajo ključni element nadaljnjega razvoja in dolgoročne finančne vzdržnosti, število starejših se glede na delovno sposobnost, do leta dva tisoč, šestdeset več kot podvojilo, kar nam jasno, morajo zagoreti vsi, vse lučke, da je potrebno avtomatsko nekaj spremeniti, saj se bo število starejših prebivalcev, povečalo, razmerje med upokojenimi in delovno aktivnimi je še, je že sedaj oziroma danes porušeno, upadalo bo pa kljub temu tudi število delovno aktivnega prebivalstva, saj naj bi bilo po projekcijah za desetino manj zavarovancev, ki bodo prispevali v pokojninsko blagajno, žal pač nismo bili baby boom generacija, seveda s tem se bo povečalo tveganje nezadostnih virov pokojninske blagajne, to pomeni, da obstajata dva razloga za oblikovanje demografskega sklada. Prvi je seveda, kar sem navedla, demografija, razmerje med aktivnimi in upokojenimi je porušeno, drugo, povečano je tveganje nezadostnih virov pokojninske blagajne, da bi čez dvajset let, govorim zgolj o dvajsetih letih, zadržali ta pritisk, ki se nam napoveduje in se pričakuje, je nujno potrebno, da se oblikuje rezervni sklad in z donosi tudi oplemeniti njegovo premoženje. V proračunu se ocenjuje, da ne bo dovolj sredstev, ki bi zagotavljale dostojne pokojnine, zato na tem mestu, absolutno je na tem mestu pomembno govoriti o demografskem skladu in je le-ta nujen, seveda vsi si želimo varno starost, še bolj kot varno pa tudi kakovostno življenje. Bilo je sicer v prejšnjem mandatu že nekaj poskusov po oblikovanju, vendar ne dovolj, oblikovati se morajo prave rešitve, zelo nevarno pa je, če bi pomešali cilje dobrega upravljanja državnega premoženja in cilje zagotavljanja dodatnih sredstev za pokojnine. Probleme, demografije so se, zavedali pripravljavci zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je pričel veljati prvega januarja dva tisoč trinajst, določa pa, da se bo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje financiralo tudi iz demografskega sklada, določil je tudi, da se s posebnim zakonom v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona, to se pravi konec leta dva štirinajst, kar smo že danes tudi slišali, uredi delovanje in financiranje tega sklada. Žal v vseh teh letih, in od tega je minilo že dobra štiri leta, še vedno nismo našli skupnega konsenza, imamo pa na mizi današnji zakon, ki ga predlaga predlagatelj SDS, ta zakon bi na široko odprl vrata političnih vplivom na upravljanje državnih podjetij, čeprav si država že več let, oziroma bom kar, kar rekla desetletje trudi, da bi vpliv politike omejili, to tudi mislim, da vi zagovarjate, a ta zakon, ki ga ste predložili, gre ravno v tej smeri, s prenosom vseh naložb tudi strateške, kot so Slovenske železnice, energetika, bi sklad postavili v položaj, ko bi moral od podjetja zahtevati maksimalne dobičke, namesto da bi jih razvijal. Od demografskega sklada moramo pričakovati, da sredstva se upravljajo modro preudarno in brez vsakokratnega vpliva politike, demografski sklad mora postati družbeni konsenz in dogovor, in če lahko uporabim prispodobo, demografski sklad je lahko kot sadno drevo, ki ga posadi oče, da bodo v njegovih sadovih uživali njegovi otroci in vnuki, če ga oče poseka, obreže ali pa preveč obremeni v mladosti, drevo ne bo preživelo, torej demografski sklad je preizkus zrelosti naše družbe in preizkus naše družbene solidarnosti in test, s katerim lahko dokažemo, da smo res sposobni danes storiti nekaj za prihodnje generacije. Demografski sklad je torej prihodnost, je naložba za prihodnost za naše, bom rekla, vnuke, otroke in enostavno v tej smeri, tudi mora ta demografski sklad ... Vlada je pripravila osnutek, o katerem se že potekajo pogovori pričakujem, da bo ta zakon šel v pravo smer, in upam, da bo temu tudi tako. Hvala lepa. Hvala, gospa poslanka, besedo ...